Tisztelt Képviselőtársaim! Az Eurobaromer adatai azt mutatják, hogy az unió lakosságának több mint 70 a gondolja azt szüksége lenne további információra a határon átnyúló igazságszolgáltatás tekintetében. Én úgy gondolom, hogy az e igazságszolgáltatás egy olyan közösségi kezdeményezés kell legyen, amely állampolgáraink számára hozzáadott értéket jelent. Hogy polgárainknak a határon átnyúló élethelyzetekben, családi helyzetekben, munkavégzésnek köszönhetően bármikor szükségük lehet egy másik tagállambeli bírósági vagy közigazgatási eljárásról szóló gyors és könnyen hozzáférhető információra vagy formanyomtatványokra vagy eljárási ismeretekre. Ezért ezeket a célokat kell szolgálja elsősorban. Az lehet a célja, hogy csökkenjen a határokon átnyúló bürokrácia, és csökkenjenek az eljárási költségek is. Ugyanakkor fontosnak tartom hangsúlyozni az önkéntességet. Hiszen az egyes tagállamokban lehetnek olyan jogi szakterületek, ahol nem szerencsés újabb kötelezettségeket róni a tagállamokra. Fejlesztések előtt fontos felmérni a felhasználók és a jogalkalmazók valós szükségleteit. Az e igazságszolgáltatáshoz kapcsolódó projektek finanszírozásának kérdése tekintetében viszont lényeges, hogy a tagállamok számára elérhető legyen a pénzügyi támogatás abban az esetben is, amikor valamilyen fejlesztést, nemzeti fejlesztést végeznek el, hogy megfeleljenek az uniós elvárásának ezen a területen. Koordinációra van szükség a jogalkotói munka, a megfelelő finanszírozási eszköz és az e Justice projektek indítása között. Én úgy gondolom, hogy az e igazságszolgáltatás ki kell terjedjen a bírói, ügyészi és közigazgatási kar képzésére vonatkozó elektronikus oktatási, e learning anyagok fejlesztésére és azok terjesztésére is. A Parlament szívesen működik együtt a Tanáccsal ezen célok elérése érdekében.